stefnuræða forsætisráðherra fyrir hönd ríkisstjórnarinnar samanber sjötugasta og þriðju greinar þingskapa verður flutt mánudagskvöldið

umferðir verða þrjár tólf mínútur sex mínútur og fimm mínútur en forsætisráðherra hefur tuttugu mínútur til framsögu